Domnule președinte, colegii de la PPE v au dezinformat și din această cauză mă văd nevoit să aduc o serie de clarificări cu privire la situația din România. Vă supun atenției situația critică pe care au declanșat o și o susțin membrii opoziției din România printr o abatere gravă de la practicile europene democratice, situație de natură să afecteze și stabilitatea politică regională în Europa de Est. Mai exact, în ziua care PNL a depus moțiunea de cenzură împotriva guvernului Ponta, premierului României i s a adus la cunoștință de către DNA că este suspect într un dosar penal, fără să fie în prealabil audiat și fără să i se fi oferit șansa să și prezinte poziția.